Nous avons une marge de manœuvre sans changer les traités, sans aller chercher des trucs compliqués, pour mieux travailler ensemble. Il y a eu un engagement, j'étais également un des rapporteurs du six pack je peux donc vraiment témoigner que c'est un des points qui a été l'objet d'une négociation très longue et qu'il est donc important que cette procédure se déroule dans un bon état d'esprit. On arrive à faire des textes à trois, pourquoi n'arriverait on pas à se mettre d'accord sur des indicateurs, à les affiner? Cela m'amène au fond, parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est de voir l'enjeu derrière tout cela.

Ce que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre, en ce moment, c'est que la montée du ressentiment mutuel, la montée de la contestation, qu'elle soit fixée sur Bruxelles, qu'elle soit fixée à tort, à mon avis sur Berlin, donne à tous les populistes une occasion rêvée de faire des voix sur le dos de l'Europe. Ou nous réagissons conjointement et intelligemment et, je le répète, nous nous sommes dotés des instruments qui nous permettent de le faire ou alors, nous irons collectivement dans un mur.